herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fimm frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd en það er að finna á þingskjali ellefu hundruð þrjátíu og tvö á því þingskjali kemur fram hvaða gestir heimsóttu nefndina og að nefndin hafi fengið umsagnir og enn fremur lýsing á frumvarpinu hvað varðar refsiábyrgð einstaklinga vegna brota gegn samkeppnislögum er með frumvarpinu lagt til að tiltekin samráðsbrot verði lýst refsiverð samanber tíundu og tólftu greinar samkeppnislaga er einnig lagt til að sú háttsemi sem miðar að því að spilla sönnunargögnum og torvelda rannsókn á samkeppnisbrotum verði lýst refsiverð þá er lagt til að ákvæði samkeppnislaga um sektir eða fangelsi nái einungis til einstaklinga og að fyrirtæki sæti stjórnvaldssektum vegna brota gegn samkeppnislögum er lagt til að refsihámark vegna brota einstaklinga verði hækkað úr fjórum árum í sex í annarri málsgrein annarrar greinar er mælt fyrir um skyldu sérstakt ákvæði um álagningu stjórnvaldssekta vegna brota samtaka fyrirtækja ákvæðið er svohljóðandi ef brot samtaka fyrirtækja tengjast starfsemi aðila þeirra skal fjárhæð sektar ekki vera hærri en tíu prósent af heildarveltu hvers fyrirtækis sem á fulltrúa í stjórn samtakanna nefndin telur óheppilegt að tengja sektarfjárhæð og innheimtu við setu í stjórn líkt og lagt er til með þessu ákvæði fólk er kosið í stjórn sem einstaklingar en ekki sem fulltrúar einhverra fyrirtækja auk þess sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu að fyrirtæki þyrftu að sanna sakleysi sitt það er að hafa ekki tekið þátt í samráði samtaka til að sleppa við sektir þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að ef samtökin greiddu ekki sektina væri unnt að krefja hvert það fyrirtæki sem átti fulltrúa í stjórn samtakanna um greiðslu sektarinnar án þess að sök þeirra væri sönnuð leggur nefndin því til breytingu á frumvarpinu á þann veg að fjárhæð sektar nemi ekki hærri fjárhæð en tíu prósent af heildarveltu hvers aðila sem er virkur á þeim markaði sem brot samtakanna nær til lagt er til að heimild samkeppniseftirlitsins til að leggja á stjórnvaldssektir falli niður þegar sjö ár eru liðin frá því að háttsemi lauk en þetta tímamark miðast við varðveislu bókhaldsgagna samanber lög um bókhald númer hundrað fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og níu eitt af verkefnum nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum var að fjalla um hlutverk eftirlitsaðila og verkaskiptingu þeirra á milli þar á meðal skil milli annars vegar þeirra sem er heimilt að beita stjórnvaldssektum og hins vegar lögreglu og ákæruvalds markmið tillagna nefndarinnar lýtur meðal annars að því að eyða óvissu um verkaskiptingu í fimmtu grein frumvarpsins eru sett ákvæði um verklag við rannsókn mála sem beinast bæði gegn einstaklingum og fyrirtækjum og um samskipti milli samkeppnisyfirvalda og lögreglu og ákæruvalds lagt er til að brot gegn samkeppnislögum sæti einungis opinberri rannsókn að undangenginni kæru samkeppniseftirlitsins til lögreglu hér er um að ræða ákveðna takmörkun á valdi ríkissaksóknara og lögreglu til rannsóknar sakamála samanber fyrstu málsl annarri málsgrein tuttugustu og fimmtu greinar og önnur málsl fimmtu málsgrein tuttugustu og sjöundu grein laga um meðferð opinberra mála nefndin telur mikilvægt að samkeppniseftirlitið gæti samræmis við afgreiðslu mála og gæti að jafnræði sakborninga eitt af verkefnum nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum var fimmtu grein er kveðið á um heimild samkeppniseftirlitsins til að falla frá kæru á hendur einstaklingi hafi hann eða fyrirtæki sem hann er í stjórn í eða starfar fyrir haft frumkvæði að því að veita samkeppniseftirlitinu upplýsingar eða gögn við umfjöllun nefndarinnar um þetta atriði kom fram að ákvæðið mætti skilja sem svo að samkeppniseftirlitinu sé heimilt að afturkalla kæru sem send hefur verið lögreglu með þeim afleiðingum að mál verði fellt niður hjá lögreglu nefndin leggur til að orðalag þessa ákvæðis verði breytt í þá veru að samkeppniseftirlitið geti ákveðið að kæra ekki einstakling sem hefur haft frumkvæði að því að veita upplýsingar eða gögn þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu og lúta að verklagi byggjast á því markmiði frumvarpsins að samhæfa hið almenna viðurlagakerfi og viðurlagakerfi eftirlitsstofnana þegar bæði refsing og stjórnsýsluviðurlög liggja við broti með þessu er stefnt að því að mál tiltekins aðila sé ekki rannsakað á sama tíma bæði hjá stjórnvaldi og hjá lögreglu ágúst ólafur ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins jóhanna sigurðardóttir lúðvík bergvinsson og ögmundur jónasson skrifa undir álit þetta með fyrirvara nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara birgir ármannsson drífa hjartardóttir sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson með fyrirvara